er fyrsta mál þessa þings samkvæmt venju og gott ef ekki stjórnarskrá á þingskjali númer fyrstu ég mun fyrst fara yfir ástæður þess vanda sem ríkissjóður er að glíma við og færa rök fyrir þeim orðum mínum sem ég hef látið falla að þetta fjárlagafrumvarp sé ekki síður hrunfrumvarp en fjárlög yfirstandandi árs eru enda birti það með mjög skýrum hætti mjög alvarlegar afleiðingar fjármála og skuldakreppunnar og hrunsins haustið tvö þúsund og átta á efnahag ríkisins það er svo að áhrif fjármála og skuldakreppunnar haustið tvö þúsund og átta sem víða geisaði á þeim tíma hafa þó óvíða orðið jafnafdrifarík og á íslandi hrun bankakerfis af þeirri stærðargráðu sem við upplifðum þekkist vart í öðrum þróuðum löndum ásamt viðlíka falli á verðmæti verulegs hluta fyrirtækja landsins þá á hrun gjaldmiðilsins á sér fáar hliðstæður og endurspeglast nú í ströngum gjaldeyrishöftum í kjölfar alls þessa gengur þjóðarbúið í gegnum dýpri efnahagslægð en dæmi eru um áður áætlað er að samdráttur landsframleiðslu áranna tvö þúsund og níu og tvö þúsund og tíu geti orðið allt að tíu prósent sjá allir í hendi sér hversu þungbært það er ísland varð engu að síður rétt eins og það varð frægt að endemum að segja má sem undanfari hrunsins á haustdögum tvö þúsund og átta eitt af fyrstu löndunum til að bregðast við eftir að afleiðingar alþjóðlegu fjármálakreppunnar og hrun ofvaxins bankakerfis hér á landi komu að fullu í ljós gripið var til skjótra ráðstafana þegar á miðju ári tvö þúsund og níu

er ljóst að vegna mikillar skuldabyrði sem ríkissjóður hefur þurft að axla eru því mikil takmörk sett í hvaða mæli er unnt að beita ríkisfjármálunum til þess að milda efnahagsáfallið eða örva hagvöxt með þeim hætti sem gert hefur verið í mörgum öðrum löndum viðsnúninginn sem varð á stöðu ríkissjóðs við hrunið má rekja annars vegar til stóraukinna útgjalda sem tengdust bankahruninu og efnahagsáfallinu og hins vegar til tekjubrests sem varð þegar tekjustofnar hrundu eitt þyngsta höggið sem lenti á ríkissjóði var vegna tapaðra krafna seðlabankans á fjármálafyrirtæki sem ríkið þurfti að taka yfir og afskrifa til þess að koma í veg fyrir gjaldþrot seðlabankans það tjón nam um hundrað níutíu og tveimur milljörðum króna og var gjaldfært í ríkisreikningi ársins tvö þúsund og átta þá vega þungt skuldir sem ríkið hefur þurft að taka á sig og áhrif þeirra á vaxtakostnað í fyrsta lagi má reikna með því að kostnaður við endurfjármögnun banka og sparisjóða gæti nálgast tvö hundruð milljarða króna þótt þar komi á móti eignarhlutar sem ættu að geta skilað arði eða sölutekjum þegar fram í sækir í öðru lagi gaf ríkið út tvö hundruð sjötíu milljarða króna verðtryggt skuldabréf til að endurfjármagna seðlabankann og koma í veg fyrir að hann færi í þrot það skuldabréf hefur nú verið lækkað niður í hundrað sjötíu milljarða króna eftir að bankinn yfirtók aftur hluta af kröfum vegna dag og veðlána sem gengið höfðu til ríkisins í þriðja lagi hefur ríkið þurft að standa að mjög verulegum lántökum frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum og nokkrum samstarfslöndum um áætlunina um efnahagsendurreisn til þess að stækka gjaldeyrisvaraforða landsins hluti af þeim lánum færist í reikninga seðlabankans en reikna má með því að sá hluti sem telst til skulda ríkissjóðs geti legið nærri hundrað tuttugu milljörðum króna í lok þessa árs í fjórða lagi leiðir hallarekstur ríkissjóðs til aukinnar skuldasöfnunar en hallinn var um hundrað fjörutíu milljarðar króna á árinu tvö þúsund og níu og verður að líkindum hátt í hundrað milljarðar króna í ár þessir samverkandi fjármögnunarþættir hafa í för með sér gríðarlega hækkun á vaxtakostnaði ríkissjóðs árið tvö þúsund og sjö námu vaxtagjöldin um einn komma sjö prósent af vergri landsframleiðslu það er sem svaraði til um fjögur og hálft prósent af heildartekjum ríkisins á næsta ári er gert ráð fyrir að þessi útgjöld verði um fjögur og hálft prósent af vergri landsframleiðslu sem svarar til nærri sextán prósent af heildartekjum meginniðurstaða frumvarpsins er að á næsta ári verði stigið stórt skref á leiðinni til þess að gera ríkisfjármálin aftur sjálfbær og þar með til þess að ríkisstjórninni takist það ætlunarverk sitt að tryggja að ríkissjóður hafi áfram bolmagn til að standa undir grunnþjónustu við samfélagið og velferðarkerfi fyrir þá þjóðfélagshópa sem þurfa mest á því að halda farin verður sem fyrr blönduð leið aukinnar tekjuöflunar og samdráttar í útgjöldum en í þessum áfanga verður þó þungi aðgerðanna að mestu á útgjaldahliðinni í frumvarpinu er gert ráð fyrir beinum aðgerðum til að bæta afkomu ríkissjóðs frá því sem ella hefði orðið sem nema um fjörutíu og fjórum milljörðum króna er það í samræmi við markmið um að frumjöfnuður ríkisrekstrarins það er þegar vaxtatekjur og vaxtagjöld eru undanskilin verði orðinn jákvæður á næsta ári gert er ráð fyrir ráðstöfunum til aukinnar tekjuöflunar sem nema ellefu milljörðum króna og til samdráttar í útgjöldum eða aðgerðum til að koma í veg fyrir útgjöld sem nema þrjátíu og þremur milljörðum króna miðað við mat á horfum að óbreyttu verða þá helstu niðurstöðutölur þær að heildarjöfnuður sem var neikvæður um tæpa hundrað fjörutíu milljarða króna samkvæmt ríkisreikningi fyrir árið tvö þúsund og níu áætlaður samkvæmt gildandi fjárlögum neikvæður um níutíu og átta komma átta milljarða króna en nú samkvæmt nýrri áætlun sem lesa má um í fylgigögnum með fjárlagafrumvarpinu áætlaður neikvæður um sjötíu og fjögur komma fimm milljarða króna verði þá neikvæður á árinu tvö þúsund og ellefu um þrjátíu og sex komma fjóra milljarða króna það er sem nemur um tvö komma eitt prósent af vergri landsframleiðslu gangi þetta í grófum dráttum eftir hefur að sjálfsögðu gríðarlegur árangur náðst í að snúa halla á ríkissjóði úr þeim þrettán prósent eða svo sem hann varð á árinu tvö þúsund og átta að teknu tilliti til bókfærðra tapa úr þeim níu komma þrjú prósent af vergri landsframleiðslu sem hann var neikvæður um í fyrra úr því sex komma eitt prósent sem hann var áætlaður neikvæður samkvæmt gildandi fjárlögum yfirstandandi árs frá þeim fjögur komma sex prósent sem hann er nú áætlaður að verða neikvæður á árinu samkvæmt nýrri áætlun sem koma mun fram með fjáraukalagafrumvarpi niður í þau tvö komma eitt prósent sem áætlunin gerir ráð fyrir á næsta ári að sama skapi hefur þá frumjöfnuður sem hlutfall af vergri landsframleiðslu farið úr því að vera neikvæður um sex komma sex prósent tvö þúsund og níu áætlað neikvæð um einn komma sjö prósent samkvæmt áætlun nú fyrir árið tvö þúsund og tíu og yfir í einu prósenti afgang samkvæmt fjárlagafrumvarpinu í samræmi við þá forgangsröð sem ríkisstjórn hefur unnið eftir er leitast við að hlífa eins og kostur er velferðarþjónustu og tekjutilfærslum til þeirra sem búa við lökust kjör og ákveðið að aðhaldsaðgerðir á útgjaldahlið væru af þrennum toga í fyrsta lagi er ekki um að ræða sérstakar hækkanir á launaútgjöldum fjárlagafrumvarpsins né á grunnfjárhæðum bótakerfa áætlað er að það lækki útgjaldahorfur að óbreyttu um að minnsta kosti fimm milljarða króna í öðru lagi verða gerðar sértækar ráðstafanir til lækkunar á nokkrum útgjaldaþungum liðum sem nema um tíu milljörðum króna svo sem vegaframkvæmdum vaxtabótum og fæðingarorlofi að samanlögðu gerir þetta tvennt kleift í þriðja lagi að ekki þurfi að skerða beinlínis bætur almannatrygginga líkt og nú er talið óhjákvæmilegt í ýmsum öðrum evrópuríkjum og að unnt er að setja almenn markmið um aðhald í útgjaldaveltu ráðuneyta þar sem gengið er út frá mun lægri hlutfallslegri hagræðingarkröfu í sjúkratryggingum þrjú prósent velferðarþjónustu framhaldsskólum og löggæslu fimm prósent en í almennri stjórnsýslu en þar er gert ráð fyrir níu prósent samdrætti

og er þeim aðgerðum ætlað að skila átján milljarða króna sparnaði annað árið í röð verður því helmingi minni skerðing á framlögum til velferðarmála en til stjórnsýslu og almenns rekstrar á vegum ríkisins samtals er þannig gert ráð fyrir að draga úr útgjöldum eða koma í veg fyrir útgjaldahækkanir sem nema þrjátíu og þremur milljörðum króna í fjárlagafrumvarpinu það ber að undirstrika að niðurskurðurinn er ekki flatur og það þýðir því að hann kemur misjafnlega niður á málaflokkum og stofnunum hluti þessara aðhaldsaðgerða snýr að liðum sem undir fjármálaráðuneytið falla svo sem barna og vaxtabætur það er gert ráð fyrir því að barnabætur nemi um níu komma tveimur milljörðum króna á næsta ári sem er um níu hundruð milljóna króna lægri upphæð en er í núgildandi fjárlögum áætlanir gera hins vegar ráð fyrir að heildarupphæð barnabóta eftir álagningu verði nálægt tíu komma fimm milljörðum króna á þessu ári fyrirhugað er að breyta reglum um úthlutun bótanna til að ná þessu markmiði þannig að barnabætur vegna barna yngri en sjö ára verði skertar af tekjum eins og aðrar bætur enn fremur verði tekjuskerðingarhlutfall vegna eins barns hækkað úr tveimur prósentum í þrjú prósent þetta er gert til þess að lækkun bótanna komi fremur fram hjá þeim sem hafa hærri tekjur rétt er að taka það skýrt fram að tekjulægstu hóparnir meðal þeirra sem eiga rétt á barnabótum verða með þessu fyrir langminnstu skerðingunni þetta eru einstæðir foreldrar með eitt barn undir sjö ára aldri sá hópur foreldra telur um þrjú þúsund átta hundruð manns og fólk í þeim hópi sem er tekjulægst með einni milljón króna og undir í árstekjur fær enga skerðingu á barnabótum þær verða áfram þrjú hundruð og fjórtán þúsund níu hundruð og sjö krónur á ári næstlægsti tekjuhópurinn sem er með tvær milljónir króna í árstekjur sem er reyndar tíðasta gildið meðal einstæðra foreldra með eitt barn undir sjö ára aldri verður fyrir um þrjú prósent skerðingu það er um átta þúsund krónur á ársgrundvelli sex hundruð einstæðir foreldrar eru með tvö börn undir sjö ára aldri barnabætur til þeirra sem eru með hæstu tekjurnar tvö og hálfa milljón króna í árstekjur eða meira í þessum hópi skerðast um nálægt ellefu

vaxtabætur er það að segja að gerð er tillaga um að um níu þúsund átta hundruð milljóna króna samkvæmt fjárheimildum gangi til greiðslu vaxtabóta á næsta ári sem er um tvö hundruð sjötíu milljónum króna lægri fjárhæð en gert var ráð fyrir í fjárlögum tvö þúsund og tíu nú er hins vegar áætlað að þessi útgjöld verði að óbreyttu allt að einn komma níu milljörðum króna hærri en reiknað var með í fjárlögum tvö þúsund og tíu vegna vanmats í áætluninni og vegna innbyggðrar aukningar í bótakerfinu milli ára til þess að ná settum markmiðum um lækkun þessara útgjaldagjalda og að hún bitni sem minnst á hinum tekjulægri og fremur á hinum tekjuháu er gert ráð fyrir því að gerð verði sú breyting á bótaréttinum að tekjutenging þeirra verði sjö prósent í stað sex prósent nú þannig reiknaðar vaxtabætur verði síðan skertar um átta prósent þannig að bæði í barna og vaxtabótum er reynt að hlífa þeim sem minnstar hafa tekjurnar um tekjuhlið fjárlagafrumvarpsins er það að segja að það er sömuleiðis reynt að hafa tekjujöfnunarsjónarmið að leiðarljósi og bera þar niður sem minnst hefur verðlagsáhrif og minnst er íþyngjandi fyrir allan þorra almennings gert er ráð fyrir ráðstöfunum til að auka tekjurnar sem nemi ellefu milljörðum króna eins og áður sagði á tekjuhliðinni er ekki um að ræða teljandi breytingar á helstu tekjustofnum á borð við tekjuskatt einstaklinga virðisaukaskatt og tryggingagjald heldur er borið niður með sértækari hætti í öðrum minni tekjuliðum hvað tekjuöflun varðar er áfram lögð áhersla á jafnræði og tekjujöfnun í skattkerfinu auk þess sem umhverfissjónarmið og ábyrg nýting auðlinda landsins eru mikilvægir þættir í stefnumótuninni þær breytingar á tekjuöflun sem þegar hafa verið gerðar mótast mjög glögglega af þessum sjónarmiðum og þegar gætir meiri jöfnuðar í skattlagningu en verið hefur hin síðari ár sem dæmi um það er að skatthlutfall í tekjuskatti við álagningu tvö þúsund og tíu lækkaði frá því sem það hafði verið fyrir tvö þúsund og níu fyrir einstaklinga með árstekjur allt að fimm til sex milljónir króna en hækkaði þar fyrir ofan þessi lækkun nær til milli sextíu prósent og sjötíu prósent allra gjaldenda varðandi aðgerðirnar á tekjuhlið skiptast þær með þeim hætti að gert er ráð fyrir að fjármagnstekjuskattur verði hækkaður úr átján í tuttugu af hundraði og gefur það áætlaðan einn komma fimm milljarða króna í tekjuauka tekjuskattur lögaðila verður hækkaður sömuleiðis úr átján í tuttugu af hundraði og hefur það lítils háttar tekjuáhrif á árinu tvö þúsund og ellefu það er upp á hálfum milljarða króna en að sjálfsögðu meiri tekjuáhrif á árinu tvö þúsund og tólf erfðafjárskattur sem á íslandi er einhver sá lægsti sem fyrirfinnst á byggðu bóli verður hækkaður úr fimm prósent í tíu prósent og með nokkurri hækkun frítekjumarks á móti er gert ráð fyrir því að það gefi um einn milljarð króna auðlegðarskattur verður sömuleiðis hækkaður væntanlega með blöndu af prósentuhækkun og eignamörkum þannig að hann gefi einn komma fimm milljarða króna í viðbót áfengis og tóbaksgjald og ýmsar fleiri breytingar þar á meðal mögulega breyttir afslættir í fríhafnarverslun gefa samtals um einn komma þrjá milljarða króna í tekjuauka kolefnisgjald verður hækkað úr þeirri fimmtíu prósent viðmiðun af verðgildi losunarheimilda innan e s b sem það var sett í á fyrra ári í sjötíu og fimm prósent sem gefur um einn milljarð króna með kerfisbreytingum í bifreiðagjöldum sem aðallega eru til þess ætlaðar að færa andlag skattlagningarinnar yfir í losun

og hvata til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda en lítils háttar tekjuáhrif upp á um núll komma tvo milljarða króna yrðu af þeim breytingum þá er loks gert ráð fyrir því að innheimt verði gjald á fjármálastofnanir það er bankaskattur að bresk sænskri fyrirmynd ef svo má að orði komast þar sem valin verður væntanlega svipuð leið til skattlagningar og þar hefur verið notuð og gæfi slíkur skattur miðað við slíkar álagningarforsendur nálægt einum milljarði króna þetta gerir alls átta milljarða króna í sértækar tekjuöflunaraðgerðir af þessum toga en þá er loks gert ráð fyrir því að með rýmkun reglna eða nýjum úttektarreglum varðandi útgreiðslu séreignarsparnaðar falli ríkinu til þriggja milljarða króna tekjuauki af þeim sökum á árinu tvö þúsund og ellefu allar verða þessar tekjuöflunaraðgerðir útfærðar í frumvörpum sem vonandi ná hér inn á borð þingmanna í þessum mánuði það má segja um þessar breytingar að almennt hafa þær hverfandi verðlagsáhrif enda eðli málsins samkvæmt miðað við þá skattstofna sem þarna hafa verið taldir upp fæstir þeirra hafa með beinum hætti verðlagsáhrif einhverjir óbein og fáeinir bein en verðlagsáhrifin eru hverfandi og ganga hvort í sína áttina að hluta til þannig að reikna má með að heildarverðlagsáhrif af þessum breytingum gætu í mesta lagi orðið núll komma núll fimm til núll komma eitt prósent ég vil næst víkja að því frú forseti að eins og reyndar kom fram í upphafsorðum mínum hefur þegar náðst talsverður árangur í því að takast á við vandann sem í ríkisfjármálunum hefur myndast í kjölfar hrunsins það er líka ljóst að það er eitt af mikilvægustu verkefnum sem stjórnvöld hafa með höndum um þessar mundir það sem hefur áunnist birtist okkur í þegar minni halla ríkissjóðs og reyndar betri útkomu bæði á árinu tvö þúsund og níu og áætlun á nýjan leik um betri útkomu á árinu tvö þúsund og tíu en fjárlög og áætlanir í báðum tilvikum höfðu gert ráð fyrir skuldatryggingarálag á ríkissjóð hefur lækkað mikið gengi krónunnar hefur styrkst umtalsvert á árinu án inngripa seðlabankans á gjaldeyrismarkaði og reyndar með öfugum formerkjum nú upp á síðkastið þar sem seðlabankinn hefur hafið kaup gjaldeyris á markaði lætur nærri að raungengi krónunnar hafi styrkst um fjórtán prósent á þessu ári endurfjármögnun bankakerfis og sparisjóða er að mestu lokið og klárast það sem út af stendur í tilviki nokkurra minni sparisjóða og fjármálastofnana sem yfirteknar voru á þessu ári væntanlega á allra næstu vikum eða mánuðum það hefur verið gripið til margvíslegra aðgerða til að reyna að aðstoða heimili og fyrirtæki í þeirra vanda eins og háttvirtum þingmönnum er vel kunnugt um flestar hafa þær aðgerðir verið afgreiddar í góðri samstöðu hér á alþingi þótt hinu sé ekki að leyna eins og umræðan nú ber með sér að ýmsum þykir að meira þurfi til þannig eru þær ráðstafanir fjölmargar sem góð samstaða hefur verið um að grípa hér til og nefndir þingsins unnu að til dæmis í fyrravor sömuleiðis hafa ýmsar ívilnandi aðgerðir verið í boði fyrir fyrirtæki í vanda svo sem eins og dreifing gjalddaga lækkun dráttarvaxta lög um að heimila fyrirtækjum að gera upp gamlar skattskuldir með skuldabréfi til langs tíma og fleira mætti nefna gera má ráð fyrir því eftir því sem okkur vinnst úr okkar erfiðleikum að aukin athygli beinist á næstunni að ríkisfjármálunum sjálfum enda er það ljóst að þar er um bæði gífurlega vandasamt verk að ræða að koma þeim í viðunandi horf og einnig um viðfangsefni að ræða sem varðar miklu fyrir trúverðugleika þeirrar efnahagsendurreisnar sem hér þarf að verða án þess að fullnægjandi árangur náist á sviði ríkisfjármála er ólíklegt að íslendingar muni búa við efnahagslegan stöðugleika og öflugt velferðarkerfi til framtíðar litið næstu árin er því líklegt að trúverðugleiki endurreisnarinnar verði að stórum hluta metinn út frá stöðu ríkisfjármála og því hvernig þær fyrirætlanir og þau áform sem þar er unnið eftir ganga fram á hverjum tíma í nefndri skýrslu um aðlögunaráætlun í ríkisfjármálum sem lögð var fram á alþingi í júnímánuði tvö þúsund og níu og er uppfærð hér í fyrra hefti fjárlaga með þriðja kafla voru sett fram markmið um árangur í þessum efnum sem sagt þau að bati frumjafnaðar það er rekstrarafkomu án fjármagnstekna og fjármagnsgjalda verði í nágrenni við þrjú til fjögur prósent að meðaltali á ári yfir áætlunartímann mestum árangri verði þó náð fyrstu tvö árin það er á yfirstandandi og næsta ári áætlunin er með öðrum orðum framhlaðin eins og ráðleggingar almennt ganga út á miðað við afkomu ársins tvö þúsund og níu á rekstrargrunni og áætlaða afkomu í ár sem birt er í frumvarpinu verður bati á frumjöfnuði á árinu tvö þúsund og tíu rétt um fjögur prósent ef frá eru taldar einskiptis óreglulegar tekjur vegna avens samkomulags seðlabankans ríkisins og lífeyrissjóðanna um kaup á íbúðabréfum bókfærðar tekjur ríkissjóðs vegna samkomulagsins nema um sautján komma fimm milljörðum króna

á árinu tvö þúsund og þrettán er því gert ráð fyrir því að afgangur á frumjöfnuði verði orðinn ríflega fimm prósent af vergri landsframleiðslu og að afgangur á heildarjöfnuði verði um tvö og hálft prósent eftir það er leitast við að halda afkomunni í því sem næst óbreyttu horfi þannig að jafnt og þétt verði unnt að lækka skuldabyrðina og draga þar með úr vaxtakostnaði og hefja á nýjan leik að veita fjármuni til mikilvægustu viðfangsefna ríkisins í auknum mæli í upphaflegu aðlögunaráætluninni sem kynnt var í fyrravor var gert ráð fyrir því að bati á frumjöfnuði þyrfti að vera enn meiri en þetta til að settum markmiðum yrði náð það er rúmlega sextán prósent af vergri landsframleiðslu á tímabilinu sem áætlunin nær yfir það er tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán auðvitað er ljóst að áætlanagerð af þessum toga um þróun í ríkisfjármálum felur í sér umtalsverða óvissu og fara þarf fram reglubundin endurskoðun á henni í ljósi aðstæðna til að endurmeta þörf fyrir nauðsynlegar ráðstafanir fjölmargir áhrifaþættir geta þróast á annan veg en spáð var og stuðlað að því að framgangur að settum markmiðum verður ýmist betri eða lakari þannig að metin aðlögunarþörf getur breyst töluvert í hverri endurskoðun núverandi áætlanir miðast við að bati frumjafnaðar verði um tólf prósent á tímabilinu og samtals um þrettán prósent þegar fjármál ríkis og sveitarfélaga eru tekin saman helsta ástæða þess að aðlögunarferillinn hefur mildast er að þróun efnahagsmála á árinu tvö þúsund og níu var mun jákvæðari en fyrri spár sögðu til um vaxtakostnaður ríkisins hefur reynst nokkru minni og fleiri jákvæða þætti svo sem eins og minna atvinnuleysi mætti einnig nefna í þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins frá maí tvö þúsund og níu var til dæmis áætlað að landsframleiðsla á árinu tvö þúsund og níu mundi dragast saman um tíu komma sex prósent en bráðabirgðatölur samkvæmt þjóðhagsspá hagstofunnar frá júní síðastliðinn bentu til þess að samdrátturinn hefði orðið um sex og hálft prósent

einnig hafa horfur batnað hvað varðar endurheimtur krafna upp í icesave skuldbindingar tryggingarsjóðs innstæðueigenda og vonir má binda við hagstæðari útkomu í þeim efnum en reiknað var með lengi framan af síðast en ekki síst varð útkoma ríkisrekstrarins einfaldlega betri á árinu tvö þúsund og níu en búist hafði verið við þar sem tekjur ríkissjóðs urðu umtalsvert meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir samhliða því að útgjaldamarkmið gengu fyllilega eftir og voru reyndar nokkuð undir áætlun útlit er fyrir að á næsta ári fari hagkerfið að taka við sér eftir þá djúpu lægð sem gekk yfir það í kjölfar fjármálakreppunnar haustið tvö þúsund og átta samkvæmt þjóðhagsspá hagstofunnar frá júní síðastliðinn sem fjárlagafrumvarpið byggist á er reiknað með að vöxtur landsframleiðslu verði um þrjú komma tvö prósent á næsta ári og um þrjú komma fjögur prósent árið tvö þúsund og tólf eftir sex og hálft til sex komma átta prósent samdrátt á árinu tvö þúsund og níu og spá um tvö komma níu prósent samdrátt á yfirstandandi ári eðlilegt er og í raun var óumflýjanlegt að ganga út frá spá hagstofunnar frá því í júní síðastliðinn og svo endurskoðun í samræmi við nýja spá hagstofunnar í nóvember tiltekið hefur verið í umræðunni að forsendur fjárlaga séu þegar brostnar rétt eins og þau séu sett orðin vegna þess að veigamikil forsenda sé uppbygging álvers í helguvík og þar með gangi þetta ekki eftir eins og júníspáin tiltók hér gætir ákveðinnar ónákvæmni þar sem spá hagstofunnar gekk aðeins út frá fyrsta áfanga í uppbyggingu í helguvík einnig ber að líta til þess að ekki var gert ráð fyrir jafnmikilli fjárfestingu í uppbyggingu álversins í straumsvík breytingar í spá hagstofunnar ganga líka í ýmsar áttir atvinnuleysið í spánni er sem betur fer væntanlega ofmetið eins og tölur nú benda skýrt til ekki var gert ráð fyrir jafnmikilli styrkingu raungengis í júníspánni og nú blasir við og sömuleiðis virðist hafa verið gert ráð fyrir minni hagvexti í ýmsum mikilvægum viðskiptalöndum íslands en spár ganga nú út frá fyrir utan þetta má svo auðvitað nefna það sem eru engin ný sannindi að almennt er óvissa mjög mikil við aðstæður af því tagi sem við glímum við í efnahagsmálum og sú óvissa er langt frá því að vera bundin fyrst og fremst við einstök stóriðjuverkefni reyndar ef ég man rétt gerði hagstofan í sínum spám í júní ekki ráð fyrir fleiri þáttum sem núna má augljóslega sjá að ganga í báðar áttir spá seðlabankans frá því síðsumars gerði ráð fyrir nokkuð minni hagvexti það er um tvö og hálft prósent ef ég man rétt en nýjasta spáin sem fram hefur komið er spá alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem birt var með þriðju endurskoðun efnahagsáætlunar og þar er gert ráð fyrir þriggja prósenta hagvexti í raun og veru í ljósi þeirrar óvissu sem við er að glíma er ekki hægt að segja að stórfelld frávik séu í þeim nýjustu spám sem við er að búa það má vera sérstakt áhyggjuefni okkar ef kreppan hefur meiri áhrif og neikvæðari í viðskiptalöndum okkar en menn hafa gert ráð fyrir og leiði þannig til versnandi viðskiptakjara fyrir ísland sem stendur er þó ekki ástæða til að hafa af því stórar áhyggjur og jafnvel hagvaxtarhorfur eða hagvaxtartölur eru betri í augnablikinu fyrir yfirstandandi ár í mörgum mikilvægum viðskiptalöndum íslands en meiri óvissa um horfurnar í framhaldinu en aðalatriðið er það að við hljótum að endurmeta forsendurnar eins og þær liggja fyrir á hverjum tíma og gera okkar besta til þess að laga fjárlagafrumvarpið að þeim efnahagslega veruleika sem við okkur blasir hverju sinni og það gildir um þessa vinnu nú ekkert síður en aðra ég vil þó láta það eftir mér að segja það hér að ég hef efasemdir um að við höfum valið það heppilegasta verklag eða fyrirkomulag sem völ væri á varðandi aðferðafræði við þjóðhagsspár og skiptingu verkefna innan stjórnarráðsins í þeim efnum en það er önnur saga og bíður síns tíma að takast á við þá hluti það er alltaf vandasamt að vega og meta hvaða gögn á að notast við þegar gengið er frá forsendum fjárlagafrumvarps eitt er víst og það er það að menn verða að halda sig við einhverja samfellda aðferðafræði í þeim efnum vegna hugmynda um að það sé hægt að taka inn einstakar breytur frá öðrum spáaðilum og setja þær inn í til dæmis þjóðhagsspá hagstofunnar en notast við hana óbreytta að öðru leyti ganga hlutirnir nú ekki svoleiðis fyrir sig menn verða að byggja á einhverri samræmdri aðferðafræði þar sem aðstæður eru metnar í heild og það er ekki hægt að tína inn í þjóðhagsgrunn eða þjóðhagsspá þetta frá einum og annað frá öðrum þannig ganga hlutirnir einfaldlega ekki fyrir sig hvort við eigum til lengri tíma litið að endurskipuleggja þetta fyrirkomulag samanber hugmyndir um að endurreisa jafnvel þjóðhagsstofnun er svo önnur saga og bíður síns tíma að ræða það er ekkert launungarmál frú forseti að það er margt erfitt sem fram er fært í þessu fjárlagafrumvarpi eins og umræður um það nú þegar bera með sér það má kannski nefna það þrennt sem sérstaklega hefur orðið að umtalsefni og það varðar heilbrigðisstofnanir og rekstur sjúkrasviða ýmissa minni heilbrigðisstofnana bæði á landsbyggðinni og hér á suðvesturhorninu það er alveg ljóst

fram með þeim hætti sem frumvarpið ber með sér og það hefur heilbrigðisráðherra þegar boðað og í samráði við mig að verði gert ég hef þó alltaf látið það sjónarmið mitt koma fram að ég tel að sú faglega stefnumótun heilbrigðisyfirvalda sem þar er boðuð sé á margan hátt skynsamleg við íslendingar verðum að horfast í augu við það að við þurfum að endurskipuleggja þessa starfsemi og reyna að gera hana eins skilvirka og bæta þar nýtingu fjármuna eins og nokkur kostur er og nýta til þess meðal annars bættar samgöngur og nýja tækni af ýmsum toga sem með okkur leggst ég held að það sé skynsamleg áhersla að efla heilsugæsluna og nærheilbrigðisþjónustuna hjúkrunarstarfsemi og aðra slíka hluti en í staðinn verðum við að sætta okkur við að í einhverjum mæli færist sérhæfðasta og dýrasta þjónustan á færri staði þar kemur margt til eins og ég áður sagði má með bættum samgöngum og efldum sjúkraflutningum tryggja að gæði þjónustunnar séu síst minni með slíkum ráðstöfunum það er afar dýrt að veita hana með aðfluttum sérfræðingum á stofnunum sem ekki hafa ráðrúm til þess að hafa í sínu starfsliði sérfræðinga á mörgum sérgreinasviðum og ef það er betri og skilvirkari nýting fjármuna að efla undirstöðuþætti heilbrigðisþjónustunnar sem nærþjónustu og endurskipuleggja hina dýru og sérhæfðu hluta hennar í takt við breytta tíma og þannig náum við bestri nýtingu heildarfjármuna ber að sjálfsögðu að vinna að því í hvaða takti það er gert og með hvaða hraða er síðan viðfangsefni fyrir sig að ræða í öðru lagi vil ég nefna rekstur framhaldsskólans þar sem ljóst er að til mikils er ætlast af framhaldsskólunum að taka við öllum þeim sem nokkur kostur er og kjósa að nota tíma sinn til náms það er eindreginn ásetningur ríkisstjórnarinnar að reyna að tryggja að svo verði og það hefur tekist fram að þessu að tryggja nær öllum skólavist í framhaldsskólum og háskólum sem þess óska þrátt fyrir samdrátt í fjárveitingum en það er auðvitað krefjandi verkefni og gerir miklar kröfur til þeirra sem þar stjórna einnig þar er að finna niðurskurð sem er þungbær og kemur við starfsemina í framhaldsskólanum og þar er sömuleiðis á ferðinni rétt eins og í tilviki heilbrigðisstofnananna liður sem eðlilegt er að viðkomandi og fjárlaganefnd fari í sameiningu yfir loks mætti nefna til viðbótar vissa þætti í félagsþjónustunni þar sem að sjálfsögðu er erfitt að mæta þeim kröfum um aðhald og sparnað sem frumvarpið gerir ráð fyrir ég held að við verðum að ræða þessa hluti erfiðir sem þeir eru ágætu þingmenn í ljósi þeirrar stöðu sem við okkur blasir og í ljósi mikilvægis þess verkefnis að ná tökum á þessu ástandi og gera ríkisfjármálin aftur sjálfbær það hljótum við öll að vera sammála um að við þurfum að gera hitt nákvæmlega hvernig við útfærum þær aðgerðir hvaða blöndu leiða við veljum og hvaða takt í aðlöguninni við veljum er sjálfsagt og þarft að rökræða og ég lýsi mig reiðubúinn til þess að gera það við þingmenn og við fjárlaganefnd hér eftir sem hingað til það er vissulega þjóðhagslega vandasamt verk að vega og meta saman annars vegar mikilvægi þess að ná sem fyrst tökum á skuldaþróuninni stöðva hana og verjast því að vaxtakostnaðurinn fari sífellt upp á við og taki til sín stærri og stærri sneið af kökunni og hins vegar að vega á móti þau víðtæku samfélagslegu og þjóðhagslegu áhrif sem aðgerðir af þessu tagi hafa þar á meðal er eftirspurnarstigið í samfélaginu ég viðurkenni það vel að það er vandasamt og þar er engin ein töfraformúla til sem gefur einhlíta leiðsögn maður reynir að kynna sér skoðanir og umfjöllun fræðimanna um þessi efni og fylgjast með þeim umræðum sem í gangi eru meðal annars í öðrum löndum og þar er ljóst að menn deila um leiðir og er ekki nýtt af nálinni þeir takast jafnvel á upp úr gröfinni gömlu mennirnir sem lögðu til mismunandi aðferðir í kreppunni nítján hundruð þrjátíu og á árunum eftir það í gegnum núlifandi fræðimenn það standa deilur milli aðila vestan hafs og austan þar sem bandaríkjamenn greinir á við evrópu í veigamiklum atriðum um það hvaða aðferðir séu vænlegastar til að reyna að koma hagkerfunum í gang og út úr kreppunni það er þarflegt og gagnlegt að fylgjast með slíku en að lokum er það okkar litli íslenski veruleiki sem mestu máli skiptir og það hvernig okkur tekst til í þessum efnum ég held að við hljótum öll að vera sammála um það háttvirtir þingmenn að það er þungbært að sjá nú fimmtán prósent af öllum tekjum ríkisins renna til greiðslu vaxtakostnaðar og það er ekki falleg tilhugsun ef við missum það hlutfall upp á næstum missirum og árum þannig að bráðum færi kannski fimmta hver króna eða fjórða hver króna eingöngu í að greiða vexti þeir fjármunir verða þá ekki notaðir til annars og þeim mun erfiðara verður fyrir ríkið að standa undir þeim verkefnum og skyldum sem ríki á að gera við eðlilegar aðstæður og hverjar er þær nú jú það er að standa eins vel og myndarlega að velferð og samneyslu í landinu og efnahagur þjóðar leyfir á hverjum tíma það er að geta stuðlað að fjárfestingu í innviðum og uppbyggingu samfélagsins og skapað mannlífi og atvinnulífi blómleg skilyrði þannig að það er ekki í lítið ráðist frú forseti það skal vissulega viðurkennt en það er líka óendanlega mikið í húfi við skulum ekki gleyma hvað á bak við liggur og í hverju okkar ábyrgð er fólgin það er framtíðin sjálf sem er undir því komin að okkur takist þetta verkefni því að það verður ekkert velferðarsamfélag rekið á íslandi til lengri tíma litið með ríkissjóð á hausnum ég vænti góðra og uppbyggilegra skoðanaskipta við háttvirtir þingmenn hér við umræðuna sem og góðs samstarfs við háttvirta fjárlaganefnd þegar frumvarpið verður komið þangað það verður bæði óvenjulega vandasamt en um leið óvenjulega mikilvægt að okkur takist vel í þessum efnum og ég lofa því að leggja allt mitt af mörkum sem að gagni má verða í formi samráðs og aðstoðar við fjárlaganefnd þegar hún fær sitt mikilvæga verkefni í hendur nú að lokinni þessari umræðu og það er að lokum tillaga mín frú forseti að að lokinni þessari umræðu verði